ég kem aftur upp í umræðu um rannsóknarskýrslu alþingis þar sem ég náði nú ekki alveg að ljúka öllum efnisatriðum fyrri ræðu minnar þar ætlaði ég aðallega að ræða um skort á stefnumótun og stjórnfestu í stjórnkerfi íslands og hinum pólitíska kúltúr á íslandi ef niðurstöður rannsóknarskýrslunnar kenna okkur eitthvað er það að það er gott að hafa markmið vinna eftir stefnu sem er skýr og öllum kunn og bæði almenningur embættismenn og stjórnmálamenn geta tileinkað sér og unnið eftir á íslandi var aldrei til nein stefnumótun um fjármálamarkaði það voru í raun ekki annað en yfirlýsingar einstakra ráðherra stjórnmálamanna um að gera ísland að einhvers konar alþjóðlegri fjármálamiðstöð en hvernig það ætti að gerast og hvaða afleiðingar það gæti haft fyrir íslenskt samfélag lá aldrei fyrir að ég best veit stjórnfesta sem á enskri tungu kallast good governance er nokkuð sem íslenskt stjórnkerfi og stjórnmálamenn hafa ekki náð að tileinka sér heldur þar erum við því miður áratugum á eftir grannþjóðum okkar

og líklega vel flest fyrirtæki á einkamarkaði hafa tileinkað sér fyrir löngu

stjórnmálalífi og stjórnkerfi þessu þarf að breyta þar þarf að taka upp formlegri vinnubrögð hvort sem það er við ríkisstjórnarborðið eða annars staðar án þess að ég fari að tvítaka eða endurtaka það sem áður hefur verið sagt um það mál stefnumótunarvinna er nefnilega mikilvæg menn gera stundum grín að miklum fundahöldum og bera næstum því óttablandna virðingu fyrir þeim sem eru fljótir að taka ákvarðanir og óhræddir við það það hefur löngum þótt karlmannlegt og gott á íslandi alveg burtséð frá því hvaða afleiðingar slík ákvarðanataka hefur nú held ég að sé komið gott tækifæri til að taka upp eilítið varkárri og kannski kvenlegri vinnubrögð þar sem er unnið saman í hópum menn komast að sameiginlegri niðurstöðu um markmið og leiðir og vinna eftir því það eru í raun þau lýðræðislegu og opnu vinnubrögð sem við þurfum að tíðka og þurfum að tileinka okkur þetta er hæstvirtur forseti auðvitað ekkert annað en almennar hugleiðingar um þessa hlið mála hér þarf að vinna mikið stefnumótunarstarf sem betur fer er það farið af stað undir forustu hæstvirtur forsætisráðherra jóhönnu sigurðardóttur og nefnda sem hún hefur sett á fót og eru meðal annars að endurrýna og skoða og koma með tillögu um uppbyggingu starfsemi lagaumhverfis stjórnarráðsins og stjórnhætti almennt ég er ein þeirra sem hef miklar væntingar til þeirrar niðurstöðu og tel að slík vinna muni færa okkur fram á veginn og vera lykilatriði í því að búa til hið nýja ísland sem svo oft er talað um að síðustu forseti vil ég fá nýta þetta tækifæri til þess að svara því sem fram kom hér við umræðuna í gær eða fyrradag hvað varðar stuðning samfylkingarinnar við níutíu prósent lánin árið tvö þúsund og þrjú var það ég rifjaði upp hvernig þetta gerðist það var þannig að þáverandi krónprins framsóknarflokksins árni magnússon sem gerður hafði verið að félagsmálaráðherra minnir mig hann tilkynnti reyndar áður en hann varð ráðherra að níutíu prósent lánin og það var kosningamál framsóknar tvö þúsund og þrjú

undirbúa sig það var nú svona einn þáttur málsins þegar kom að því að ræða þetta hér í þinginu snerist málið um níutíu prósent lán fyrir íbúðalánasjóð fyrir fyrstu kaup málið snerist í raun um það að halda íbúðalánasjóði í því studdum við framsóknarflokkinn af því sjálfstæðisflokkurinn í þeirri ríkisstjórn vildi leggja hann niður og senda öll íbúðalánin inn í bankana við getum nú ímyndað okkur hvernig það hefði farið þannig að það skýrir afstöðu samfylkingarinnar á þeirri stundu þetta er afar stutt skýring forseti en ég vildi koma henni á framfæri hér